Sie sagen jetzt, bei Staubsaugern hätten wir Regulierungswut.

Das ist die leichteste Regulierung, die man machen kann, und die ist zudem extrem wirtschaftsfreundlich, weil sie nämlich binnenmarktfreundlich ist.